Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour ces échanges dynamiques, ces nombreuses remarques qui témoignent de votre intérêt, et plus que de votre intérêt, de votre implication sur ces sujets. Je crois que nous pouvons être fiers collectivement des progrès que nous avons réalisés pour renforcer la justice fiscale dans l'Union européenne. Depuis

C'est plus que ces vingt dernières années et je pense que nous n'avons pas à rougir de cela.

D'abord, de couper les schémas de transfert entre entreprises au sein du marché intérieur à travers une clause anti abus que je crois tout à fait nécessaire. Ensuite, l'idée d'une fiscalité minimale dans les discussions au sein de l'OCDE me paraît, bien sûr, devoir être étudiée mais aussi être défendue.

Il ne doit plus rester de trous noirs fiscaux ou de pays qui puissent être suspectés de pratiques trop favorables à l'optimisation fiscale. Nous devons promouvoir évidemment une fiscalité qui soit juste et transparente pour les entreprises. Pour moi, cela passe naturellement par l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés, sur laquelle Paul Tang et Alain Lamassoure ont travaillé de manière remarquable au cours de ce mandat. Nous devons continuer la réforme de la TVA pour pouvoir mettre fin à la fraude massive qui la concerne.

Encore une fois, ce n'est pas qu'un changement de règle, c'est ce qui permet profondément de changer de monde, de changer d'air et d'être capable enfin de saisir la réalité de la fiscalité d'aujourd'hui. C'est ce qui nous permettra aussi d'avoir une capacité d'attractivité dans le monde, car nous nous affaiblissons si nous ne sommes pas capables de créer ensemble cette souveraineté fiscale. Pour moi, cela doit devenir un thème central de la campagne des élections européennes. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour défendre cette solution.

Je suis réaliste, je sais bien qu'il faudra du temps pour faire adopter cette proposition car nous avons, malheureusement, le devoir de requérir l'unanimité pour passer de l'unanimité à la majorité qualifiée.

En tout cas, je le souhaite ardemment, je le demande ici à cette tribune, dans cet hémicycle.

Pour les vaincre, il faut la pression d'un Parlement, un Parlement qui représente un peuple et c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait fondamental que nous puissions nous positionner sous le regard des citoyens européens et peser sur les États membres. Plusieurs d'entre vous ont noté leur responsabilité, je partage ce point de vue. Quoi qu'il en soit, la Commission et le Parlement européen devront continuer à se battre côte à côte pour promouvoir la justice fiscale dans la campagne à venir et au delà de cette campagne. Ils vont être offensifs et inciter tous les partis à s'emparer de cette problématique, les pousser à en faire un sujet central de leur programme pour l'Europe de demain, pour nous assurer que c'est un combat commun pour la justice fiscale qui puisse se poursuivre à l'avenir, notamment dans la prochaine mandature. Mais, puisque ce sera sûrement je le dis ma dernière intervention, en tout cas sur ce thème, dans cette mandature car je serai encore là pour la prochaine ou pour le début de la prochaine, je veux dire ma conviction, après près de cinq années passées avec vous, qu'il s'agit d'un sujet qui rassemble, qui est un des sujets fédérateurs de l'idée de l'Europe pour demain. C'est vrai qu'il y a toujours eu des expressions de sensibilités diverses, une très large majorité, très large, qui s'exprime dans le soutien à vos rapports pour militer pour cette cause.

Pour finir, je veux remercier encore le Parlement européen pour le formidable travail qu'il a fait pour faire avancer à nos côtés, avec nous, cette grande cause de la transparence, de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous avons fait beaucoup. Beaucoup reste à faire.